Všeč mi je film Titanik, ker prikaže zelo veliko katastrofo in v ozadju tudi lepo opiše ljubezen. Titanik se odpravi na pot in pluje po morju. Potem pa naleti na ledeno goro in se zaletijo in tisoč sedemsto ljudi umre. Všeč mi je Kranjska Gora zaradi majhnosti samega naselja in veliko ljudi. Glavne znamenitosti so gore in smučišča. Do Kranjske Gore se najlažje odpravimo po avtocesti pot pa zaključimo še po regionalni cesti. Všeč mi je poklic odvetnika, zato ker je zelo fleksibilen in lahko počnemo veliko stvari. V odvetniškem poklicu si lahko tožilec, lahko pa tudi vodiš firme. Všeč mi je pire krompir in puran zaradi dobrega okusa. Purana najprej nasolimo in ga dobro začinimo potem damo kuhati krompir in ga potem stečkamo, dokler ne nastane pire krompir. Najbolj mi je všeč knjiga Harry Potter zaradi zgodb. Harry Potter je zgodba o mladem čarovniku, ki se vpiše na čarovniško šolo in tam postane največji čarodej vseh časov. Naravna katastrofa, ki mi je ostala v spominu, je potres v Zagrebu. Zaradi veliko žrtev. Najbolj uporabno se mi zdi kladivo, ker z njim lahko opravimo veliko opravil v hiši. Najbolj mi je všeč zima zaradi tega, ker lahko bordam. Slaba plat zimskega letnega časa je, da je zunaj mrzlo. Najbolj mi je všeč petje, zaradi tega ker me to sprošča. Slabe plati petja so, da ti lahko včasih zmanjka kreativnosti. Najbolj mi je všeč pes, zaradi tega, ker so prisrčni. Psa je potrebno peljati na sprehode, ga hraniti in negovati. Ljudje ogrevajo svoje hiše s peleti, s plinom in z elektriko. Dragi Kristjan, vabim te na svojo rojstnodnevno zabavo, ki bo ob dvanajstih v soboto pri meni doma. Dragi Kristjan, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Upam, da se kmalu vidimo.